Hvala za, besedo, gospa, podpredsednica. Spoštovani zbor. Srečujemo se s tremi, koncepti, ki pravzaprav tako ali drugače vodijo k, spremembi oziroma ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se pravi vsi trije koncepti imajo skupni cilj. To so koncepti Levice, LMŠ-ja in Socialnih demokratov. Naj navedem nekaj razlik med temi tremi koncepti. Predlog, Levice ni pravičen in solidaren, ker solidarnost pomeni, da, prispeva vsak po svojih zmožnostih in ne samo nekateri. Predlog tudi ni finančno vzdržen, ker primanjkuje kar nekaj deset milijonov evrov, ki bi pokrili stroške, ki nastajajo z zagotavljanjem javnega zdravstva. Prav tako predlog tudi ni robusten in ne vzdrži finančnih kriz in gospodarskih nihanj. Ker se po predlogu Levice zbere premalo denarja, je velika nevarnost, da bi se začele pravice iz košarice zmanjševati, tega pa si seveda nihče ne želi. Še dodatna obremenitev delovno aktivnih in gospodarstva je prav tako nedopustna in izhaja iz tega predloga. Predlog Levice tudi ni bil predstavljen Ekonomsko-, socialnemu svetu. Da bi v zdravstveno blagajno plačevali samo delovno aktivni, tudi na dolgi rok ne zdrži, ker smo starajoča se družba, delovna delovno aktivni pa bodo na dolgi rok preveč obremenjeni s plačevanjem, prispevkov. Zato tudi, tak način ne bi vzdržal. Potem imamo tukaj, predlog, LMŠ-ja ali dela koalicije. Predlog, da bi vsi plačevali obvezni pavšalni prispevek devetindvajsetih evrov ni, pravičen in ni solidaren. Prav tako predlog manj obremeni plače in gospodarstvo. Predlok naj bi sicer bil finančno vzdržen in bolj robusten, vendar predlog zagotavlja enake pravice iz košaric, kot jih imamo sedaj. Se pravi, da, ta, predlog, Levice neka stopnička do tistega končnega, predloga, ki naj bi ga pripravilo, Ministrstvo za zdravje s svojim predlogom, zakona, ampak tega predloga zakona še nismo videli. Predlok Socialnih demokratov, ki je razviden predvsem iz, dvanajstega, člena in amandmaja k temu členu, čemer bomo govorili kasneje, pa je dejansko pravičen in solidaren, saj, prispevajo prav vsi po svojih zmožnostih, in sicer predlagamo lestvico od deset do sto petdeset evrov, sedem različnih, stopenj glede na, mesečni neto, dohodek plačnika. Zagotavlja enak nabor pravic iz košaric, kot jih imamo sedaj, in je finančno, da rečem v narekovaju, zaprt, saj zagotavlja dovolj denarja za delovanje javnega zdravstva. Bi pa na koncu še nekaj povedal, namreč, rešitev problemov v, slovenskem zdravstvu ni toliko, odvisna od ukrepov vlade niti od ukrepov državnega zbora. Namreč, če pogledamo državni proračun, Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravje, gospodari Ministrstvo za zdravje z okrog dvesto milijonov evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa gospodari s sredstvi v višini od tri tisoč tristo milijonov evrov do tri tisoč petsto milijonov evrov. In odločitve, ki se sprejemajo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so tiste, skupaj z nekaterimi lobiji, ki krojijo, stanje slovenskega zdravstva danes in upam, da ne tudi jutri.